Inmiddels weten wij wel beter, want in de crisis hebben we pijnlijk ervaren hoe internationaal verbonden we zijn. Juist in die crisistijd leer je ook beter elkaar op te zoeken en hebben we ervaren hoe cruciaal de rol en de expertise van het IMF is, ook en zelfs voor ons in Europa.

In deze eurocrisis hebben we helaas veel pijnlijke ervaring opgedaan. U voelt al aan waar ik naar toe wil. Het gaat vandaag over de nieuwe kandidaat voor de toekomstige functie van IMF directeur. U zegt terecht dat het een open procedure moet zijn, maar we hoeven niet onder stoelen of banken te steken dat wij, Europa, een uitstekende kandidaat hebben.

Want de vrouwelijke eigenschappen in crisistijd kunnen echt een toegevoegde waarde hebben, aangevuld met de kwaliteit. Mevrouw Lagarde heeft ook ervaring aan beide kanten van de oceaan en ook in de multilaterale governance Ook vanuit die optiek is zij een uitstekende kandidaat.